Amellett, hogy ez egy kiszolgáltatott helyzetet teremt, politikai eszközként is veszélyes. A fosszilis tüzelőanyagokhoz mérten a gáz jár a legkevesebb széndioxid kibocsátással, ezért nagy szerepet játszik Európa klímaváltozás elleni harcában.

Ez a valóságban egy egész uniós ország, például Szlovákia teljes importját jelentheti.

Prioritásként kell kezelni, hogy a gázellátást továbbra is zökkenőmentesen és elfogadható áron biztosítsuk akkor is, ha válsághelyzet van.